De ugyanakkor elismeréssel adózom a Bizottságnak is, amely a spanyol kezdeményezésből megvalósítható javaslatot formált. Úgy gondolom, hogy a mai vita egy újabb fontos lépés az áldozatok védelme érdekében. Igaz, hogy nem tudjuk előre felmérni, hány európai polgárt fog érinteni ez az intézkedés, hány áldozatnak vagy potenciális áldozatnak az életét teszi élhetőbbé. Mégis fontos üzenetet hordoz magában, az Európai Parlament, az európai intézmények világos állásfoglalását az áldozatok jogainak védelmében. Az áldozatok védelmét célzó csomag első darabja kerül jóváhagyásra a közeljövőben ahogy azt a biztos asszony is említette egy irányelv, illetve egy rendelet követi majd. Világos az üzenet, hogy az intézményeink az áldozatok oldalán állnak, elutasítva az erőszak minden formáját.

Fontos, hogy megakadályozzuk, hogy az áldozatot az elkövető országról országra üldözhesse, élve az unión belüli szabad mozgás lehetőségével. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a javaslatot úgy fogadhassuk el, hogy a védelmi határozatnak a legegyszerűbb adminisztrációval lehessen érvényt szerezni a másik országban.